Señor Presidente, hay que felicitar a la ponente, Iratxe García, por el trabajo que ha realizado y congratularse por el acuerdo alcanzado entre el Parlamento y el Consejo de Ministros. Es una pena que esta noche no nos acompañe el Consejo. El nuevo esquema de calidad para los productos agrícolas supone una simplificación del sistema y una agilización de los procedimientos de autorización existentes, y eso es una buena noticia. Además, es un buen logro que se haya incluido la obligación de utilizar el logotipo comunitario para las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas, porque ello permite mejorar la visibilidad de las producciones europeas. También me parece que es destacable que se refuercen las disposiciones de protección de las apelaciones de calidad en los acuerdos bilaterales con terceros países y se cree una base legal para defender el logotipo de la Unión Europea en esos terceros países, porque pienso sinceramente que la protección de los productos europeos en terceros países debe ser un objetivo irrenunciable. Es una lástima que durante la negociación se haya quedado este paquete un poco desplumado y una pena —lo digo nuevamente— que no esté aquí el Consejo para oírlo, porque el paquete de calidad original que proponía la Comisión ha quedado un poco olvidado y los estándares comerciales y la gestión de la oferta por parte de las denominaciones de origen de calidad desgajados del acuerdo y, como digo, dejándolo un poco vacío. Creo que hay que lamentar el cerrajón que ha demostrado el Consejo en estos dos asuntos, negándose a escuchar las posiciones del Parlamento, que son razonables. La gestión de la oferta por parte de las denominaciones de origen tendría que haber sido defendida, y será defendida, desde luego, en la OCM única.